Panie Przewodniczący! Bieżąca sytuacja w Egipcie staje się coraz bardziej dramatyczna. Każdego dnia giną ludzie. W następstwie pogłębiającego się chaosu władze przejęli wojskowi. Wszystko to oznacza poważne konsekwencje dla upadającej egipskiej gospodarki. Polityka prezydenta Mursiego spotkała się z dezaprobatą społeczeństwa. Kontrowersyjny sposób rządzenia za pomocą dekretów nosił wyraźne znamiona autorytaryzmu. Obalenie siłą legalnych władz jest jednak zawsze rozwiązaniem niepokojącym. Przywrócenie dialogu społecznego i powrót na ścieżkę demokratycznych przemian wymaga obecnie zintensyfikowania działań dyplomatycznych społeczności międzynarodowej. Tylko właściwie odzwierciedlająca charakter społeczeństwa reprezentacja parlamentarna może zagwarantować kontynuację reform i stabilizację gospodarczą kraju. Nie bez znaczenia pozostaje przy tym kwestia niezawisłości sądownictwa. W sferze obywatelskiej kluczowe są działania dla zbudowania społeczeństwa otwartego. Na tym polu szczególna rola przypada organizacjom pozarządowym, również europejskim, które konsekwentnie powinniśmy wspierać, gdyż Egipt pozostaje istotnym partnerem handlowym i politycznym Wspólnoty.